Auch ich hätte lieber gute Beziehungen zu den Bürgern Russlands.

Und wir haben inzwischen festgestellt, dass sich die Aggression auch gegen die Europäische Union richtet. Ich muss sagen, dass für mich die konventionelle und erst recht die atomare Aufrüstung, die Russland systematisch betreibt, diese Aggression gegen die Europäische Union noch unterstreicht. Die Finanzierung antieuropäischer Parteien auf dem extrem rechten, aber auch auf dem linken Spektrum, Einmischungen in EU Volksabstimmungen, Cyberattacken, Scharfmacherei in Mazedonien und jüngst auch auf französischen Straßen im Zusammenhang mit den Gelbwesten, Giftmordanschläge das sind alles keine Einladungen, mit denen Russland dafür werben würde, dass wir zu besseren Beziehungen zurückkehren. Menschenrechtsverletzungen in Russland gegen Bürgerrechtler, oppositionelle Journalisten und Minderheiten sind alltäglich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Europarat und auch das Europäische Parlament haben Entscheidungen getroffen, Entschließungen verabschiedet, die bisher folgenlos geblieben sind. Wir wünschen uns in der Tat ein besseres Verhältnis zu russischen Bürgern. Wir wünschen uns, dass Russland im Europarat bleibt, aber die Bedingungen müssen stimmen.